Monsieur le Président, au risque de froisser, une fois de plus, cette noble Assemblée, et même si ni l'Irlande, ni la Lituanie n'ont de responsabilité dans le scandale qui secoue depuis quelques jours l'Europe, cette Présidence finissante et cette Présidence débutante se grandiraient à annoncer publiquement que la découverte de PRISM, vaste opération de flicage des États et des citoyens, notamment européens, n'est une surprise que pour les peuples, et non pas pour les élites des États membres qui composent l'Union européenne. Elles auraient intérêt à admettre que l'Union européenne porte une lourde responsabilité puisqu'elle est dans l'incapacité de protéger les libertés individuelles des citoyens des États de l'Union, que la mollesse de ses réactions concrètes n'a d'égal que les vibratos de ses pitoyables gémissements d'indignations artificiels, que la protection réelle des millions de particuliers et d'internautes, dont les communications ont été épiées, écoutées, traquées, ne pourra pas passer par l'Union européenne une instance supranationale, technocratique, antidémocratique, résolument soumise aux États Unis et qui, par l'intermédiaire d'ACTA, cherchait, elle même, secrètement à surveiller les citoyens des États membres de l'Union que la meilleure preuve de cette complicité entre l'Union européenne et les États Unis se révélera dans l'accélération de ce terrible accord de libre échange avec les États Unis, mortel pour notre économie, notre agriculture, notre défense et, aujourd'hui, pour nos libertés.